Díky úsilí věnovanému popsání této praktiky již víme, že dvojí standardy existují.

Nezákonné praktiky všeho druhu vyžadují rychlou odpověď a věřím, že zde důležitou roli sehraje nařízení o spolupráci dozorových orgánů. Dalším problémem jsou omezené možnosti nápravy. Je proto načase představit návrh systému kolektivní právní ochrany spotřebitelů. Musíme také konečně řešit nerovnováhu mezi podniky v potravinářském řetězci. Nekalé obchodní praktiky mezi jednotlivými aktéry jsou zde dlouhodobě závažný problém, který vyžaduje legislativní opatření na evropské úrovni, a jsem ráda, že jste tuto problematiku zmínil.